która pojawiła się w ostatnich głosach w tej debacie w tej dyskusji, związana oczywiście z brexitem. Brexit dla Irlandii Północnej jest poważnym zagrożeniem. Warto przy tej okazji, zwracając uwagę na to co osiągnęliśmy do tej pory, spróbować już zastosować określoną receptę na zbliżającą się perspektywę. Poza Wielką Brytanią, Irlandia Północna może być pierwszym poważnym negatywnym beneficjentem braku stosownych porozumień i recept na następną perspektywę, zwracam uwagę właśnie ten mankament.